Il ne s'agit pas de migrants économiques ou de vos soi disant migrants économiques. Il s'agit d'une population très particulière!